Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la solidarité a toujours été un principe directeur de la politique européenne d'asile. La répartition des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États constitue très certainement une des manifestations les plus concrètes de l'expression de cette solidarité intra européenne.

0,5. La France, par exemple, qui est le deuxième pays destinataire de demandes d'asile au sein de l'Union européenne, en valeur absolue, apparaît à la quatorzième place, quand on privilégie comme indicateur la population totale des pays concernés. La répartition a donc un rôle important à jouer en soutenant les États dont les systèmes d'asile n'auraient pas ou plus les capacités nécessaires pour accueillir dignement les demandeurs. Dans l'attente de cette proposition législative, le Parlement a, par ailleurs, invité la Commission à explorer quelques pistes innovantes, en examinant notamment les différentes options d'une répartition sur la base d'indicateurs appropriés.